Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je tiens à féliciter, moi aussi et de manière très sincère ce n'est pas une formule oratoire la rapporteure pour son travail et sa persévérance, qui lui ont permis de nous présenter un rapport ambitieux et de qualité. Il permet une fois de plus d'évaluer le respect ou le non-respect des droits fondamentaux au sein des États membres.